samræmis við breytingartillögur meiri hluta fjárlaganefndar sem fram komu við aðra umræðu um fjárlagafrumvarpið og sem alþingi var að afgreiða rétt í þessu það þarf ekki að fara mörgum orðum um aðdraganda þessara tillagna

og efnahagskreppu þá sem fylgdi í kjölfarið ein augljósasta afleiðing kreppunnar er sú að skatttekjur ríkisins lækka vegna minnkandi umsvifa í þjóðfélaginu og útgjöld aukast vegna hækkandi verðlags og gengisfalls íslensku krónunnar að óbreyttu stefndi í að halli ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og níu gæti orðið um tvö hundruð og fimmtán milljarðar króna í efnahagsáætlun fyrir ísland sem unnin var í

fyrst upp úr kreppunni ríkisstjórnin kynnti hinn ellefta desember síðastliðnum sparnaðaraðgerðir sem lagðar voru til við fjárlaganefnd meiri hluti hennar gerði þær að sínum og þingið afgreiddi þær í atkvæðagreiðslu fyrr á þessum fundi megintónninn í þeim breytingum er að standa vörð um velferðarkerfið menntun og löggæslu en þess í stað verði hagrætt sem mest í rekstri ráðuneyta og hefðbundinna stjórnsýslustofnana þá mun tekjuskattur hækka og sveitarfélögum verður heimilað að hækka útsvar þessar aðgerðir munu bæta afkomu ríkissjóðs alls um allt að fjörutíu og fimm milljarða króna þar af munu þær aðgerðir sem kveðið er á um

var árið tvö þúsund og átta þessi gjöld renna úr ríkissjóði til þjóðkirkjusafnaða skráðra trúfélaga og háskólasjóðs með þessum hætti sparast þrjú hundruð tuttugu og átta milljónir króna í öðrum kafla er lagt til að sett verði þak á útgjöld ríkisins árið tvö þúsund og níu vegna búvörusamninga verðhækkunin verði þannig óbreytt frá því sem reiknað var með í fjárlagafrumvarpinu það er fimm komma sjö prósent til að ná þessu fram er lagt til að bætt verði bráðabirgðaákvæði við búvörulögin þess efnis að búvörusamningar við bændur um sauðfjárrækt mjólkurframleiðslu og garðyrkjuafurðir hækki einungis upp að vissu marki árið tvö þúsund og níu en ekki í takt við vísitölu neysluverðs þarna er lagt til að alþingi heimili að gripið verði inn í gerða samninga við bændur og vinnumarkaði og hið sama mun eiga sér stað í opinbera geiranum samanber frumvarp ríkisstjórnarinnar um breytingu á lögum um kjararáð við undirbúning frumvarpsins hefur verið hugað að samræmi við sjötugasta og aðra grein stjórnarskrárinnar sem verndar eignarréttinn niðurstaða ríkisstjórnarinnar er

talsins sú ráðstöfun sem felst í frumvarpinu tekur einungis til eins árs samningsársins tvö þúsund og níu

gríðarlegu efnahagslegu áföllum sem yfir þjóðina hafa dunið sparnaður af þessari ráðstöfun fyrir ríkið verður um átta hundruð milljóna króna árið tvö þúsund og níu í þriðja kafla frumvarpsins er lagt til að sveitarfélögum

þjóðarinnar í fimmta og níunda kafla frumvarpsins er að finna tillögur til breytinga á lögum um málefni aldraðra annars vegar og almannatryggingar hins vegar felur þetta í sér að aukin verða áhrif fjármagnstekna á lífeyristryggingar auk þess sem frítekjumarki sjötíu ára og eldri verður breytt til samræmis við aðra hópa sparnaður verður um einn milljarður króna fyrir ríkið þá verður ákveðið að bætur almannatrygginga hækki ekki fyllilega og að öllu leyti í samræmi við vísitölu neysluverðs milli áranna tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu heldur um níu komma sex prósent fyrir aðra hópa en þá sem lægstu bæturnar fá þannig verður komið í veg fyrir fimm komma níu milljarða króna aukningu útgjalda á móti kemur sérstök viðbót elli og örorkulífeyrisþega að fjárhæð samtals um tveir milljarðar króna í sjötta kafla er gert ráð fyrir að greiðslur vegna fæðingarorlofs verði að hámarki fjögur hundruð þúsund krónur á mánuði í stað fjögur hundruð áttatíu þúsund

í sjöunda kafla eru lagðar til ýmsar breytingar á lögum um tekjuskatt helsta breytingin er sú að lagt er til að tekjuskattur einstaklinga verði hækkaður um einn komma tuttugu og fimm prósentustig

framlag ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og greiðslur ríkissjóðs á fasteignagjöldum samtals um nálægt einum komma fimm milljörðum króna áætlað er að tekjuskattur geti hækkað um samtals átta og hálft til níu milljarða króna vegna þessara breytinga í

breytingartillögur við aðra umræðu fjárlaga munu gera ráð fyrir að frestað verði ýmsum þeim framkvæmdum sem kveðið er á um í lögunum og hefur atkvæðagreiðsla þegar farið fram um þau atriði hér í dag vegna gjörbreyttra aðstæðna í efnahagslífi

vettvangi fjárlaga eins og raunin hefur reyndar verið ár hvert frá því þessi lög voru samþykkt sparnaður á árinu tvö þúsund og níu vegna þessa umfram það sem þegar hafði verið ákveðið í fjárlagafrumvarpinu er um sjö hundruð milljóna króna í tíunda kafla er lögð til sú breyting á nýsettum lögum um sjúkratryggingar að heimilað verði að taka komugjald vegna innlagnar á sjúkrahús gjaldið sem heilbrigðisráðherra mun ákveða

sveitarfélög hafi svigrúm til að ákveða hvort þau nýti sér umrædda heimild virðulegi forseti þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru vissulega umfangsmiklar og sparnaður fyrir ríkið sem í þeim felst þýðir auknar álögur eða minni tekjur fyrir marga þjóðfélagshópa

svo mæltu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og efnahags og skattanefndar og hún geri jafnframt ráðstafanir til að vísa þeim hlutum frumvarpsins sem undir aðrar nefndir heyra til þeirra til umsagnar